Vreau să spun și eu că ziua de astăzi e una importantă, întrucât vom acorda un vot unei Comisii pentru 27 de state membre, dar pentru o singură Europă. S a spus aici că punerea în aplicare a Tratatului de la Lisabona este o urgență. E o urgență care stă sub semnul unei mari dificultăți, pentru că actuala criza e departe de a facilita punerea în aplicare a acestui tratat, care trebuie să dea o Europă unică pentru 27 de țări și o Europă care să fie în același timp credibilă pentru fiecare european. Aș vrea să subliniez că, în opinia mea, cea mai importantă provocare pentru Uniune este tocmai solidaritatea europenilor din țările vechi și din țările noi, solidaritatea europenilor de la Vest și Est.